Herr Oettinger, schön dass Sie da sind! Herr Oettinger ein gelehriger Schüler von Angela Merkel, er ist jetzt auch gegen Kernenergie, früher war er dafür, aber Fukushima ist sozusagen das moderne Damaskus Alle Saulus dieser Erde haben jetzt eine helle Sonne am Himmel gesehen.

Das finde ich eine interessante Aussage. Wenn Sie den Verdacht haben, Herr Oettinger, dass es Stresstests gibt, die nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, weil die Anlagen, die diesem Test unterworfen werden sollen, ihn möglicherweise nicht überleben, warum schreitet die Kommission nicht ein und legt diese Anlagen heute bereits still? Denn wenn wir mit den Stresstests das erleben, was mit den Banken geschehen ist, dass wir nämlich hinterher sehen, dass die Stresstests erstens nicht klar genug waren und zweitens die Ergebnisse nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, wäre das bei der Kernenergie sicher unverhältnismäßig gefährlicher als bei den Banken.